Demokracja i Europa muszą mieć zdolność do obrony, zarówno przed tymi, którzy atakują ją z zewnątrz, jak i tymi, którzy chcą przenieść tę wojnę zewnętrzną do wnętrza Unii. Jak wiemy, w najbliższym sąsiedztwie Unii, za jej południowymi i wschodnimi granicami trwają konflikty zbrojne. Marzenie o wiecznym pokoju i powszechnym rozbrojeniu musimy niestety odłożyć na przyszłość, a nasz najważniejszy partner w dziedzinie obrony USA wzywa państwa europejskie do zwiększenia wysiłku na rzecz wzmocnienia potencjału obronnego. Zmieniający się kontekst polityczny, jak wiemy, sprawia, że państwa członkowskie Unii widzą potrzebę zacieśniania współpracy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa. W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się takie pojęcia jak autonomia strategiczna Europy lub armia europejska.

Europejskie bezpieczeństwo wciąż zależy w głównej mierze od członkostwa państw Unii w NATO, a europejskie inicjatywy w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony mogą stanowić jego uzupełnienie, nie zaś go zastąpić.

Jednym z przykładów wspólnotowego podejścia do tej kwestii jest właśnie Europejski Fundusz Obronny pierwszy kompleksowy program unijny finansujący wspólne badania i rozwój technologii obronnych. Do prac nad sprawozdaniem komisji ITRE przystępowaliśmy bogatsi o doświadczenia płynące z wcześniejszych pilotażowych programów takich jak europejski program rozwoju przemysłu obronnego.

Od początku zgadzaliśmy się w większości, że największą unijną wartością dodaną EDF powinna być większa efektywność wydawania przez państwa członkowskie pieniędzy na obronę, głównie dzięki redukcji zbędnej duplikacji produkowanego uzbrojenia. By zwiększyć konkurencyjność europejskich przemysłów obronnych, podpisaliśmy się wszyscy pod postulatem wspierania innowacji, w tym zwłaszcza tzw.

Uważam, że wraz z kontrsprawozdawcami reprezentującymi poszczególne grupy polityczne udało nam się wypracować zadowalający kompromis w przypadku najbardziej spornych artykułów takich jak zasady uczestnictwa w funduszu przedsiębiorstw kontrolowanych przez sojusznicze państwa trzecie. Ważne było dla mnie, by rozszerzyć definicję przedsiębiorstw europejskich o te podmioty, gdyż zatrudniają one pracowników i płacą podatki w państwach członkowskich Unii.

Osobiście cieszę się z faktu, że szereg poprawek, jakie proponowałem w swoim wstępnym rozwiązaniu, zyskał uznanie w oczach pozostałych sprawozdawców.

uwzględnienie wśród celów funduszu rozszerzenia form współpracy między europejskimi przedsiębiorstwami czy wprowadzenie zapisów zwiększających elastyczność budżetu na badania i rozwój. Spodziewam się, że w najbliższych miesiącach czeka nas okres intensywnych negocjacji z Radą, ale jestem optymistą co do tego, że uda nam się wypracować odpowiedni kompromis.